Señora presidenta, un nuevo debate sobre escándalos adicionales de blanqueo de dinero.

Pero resulta que, hasta ahora, regulamos a través de directivas, que los Estados interpretan, y que en muchos casos ni aplican. Tenemos supervisores nacionales que son incapaces de controlar, en un mercado global de capitales con libertad plena de movimientos.

Necesitamos un supervisor y una Fiscalía Europea, y necesitamos tomarnos muy en serio el combate, la lucha contra los paraísos fiscales por donde pasa el blanqueo de capitales.